Domnule președinte, stimați comisari, sigur, tranziția către o economie neutră ne am asumat o, noi, Uniunea Europeană, prin Acordul de la Paris. Mă bucur însă că a venit propunerea din partea Parlamentului și Comisia și a însușit o, pentru a avea un fond de tranziție.

Evident că nu știm prea multe lucruri și sper, domnule Timmermans, că veți veni cu clarificări, pentru că am avut experiența Fondului Juncker, în care criteriile nu au fost cele mai bune și s au concentrat fondurile în câteva state care au avut capacitatea administrativă de scriere a proiectelor. Este nevoie să avem, într adevăr, investiții și trebuie să ținem cont ca investițiile în sursele energetice cu emisii scăzute de carbon să nu fie discriminate și, apoi, decarbonizarea din sistemul energetic ajută la decarbonizarea altor domenii și, de aceea, cred că trebuie studii de impact, așa cum s a spus. Și închei prin a spune că în tot ce decidem, trebuie să nu uităm și să ținem cont de contextul fiecărui stat în parte și că mixul energetic este prevăzut în tratat ca subsidiaritate.